Señor Presidente, he votado a favor de este informe porque creo que la falta de transparencia es una de las condiciones que ha propiciado la crisis que vivimos. Ese problema se proyecta no solo sobre el funcionamiento del sistema financiero, que ha deparado algunos sonados escándalos, sino también sobre algunos organismos de control, como las agencias de calificación. Creo que es una buena idea extender a estas organizaciones condiciones de trabajo que son moneda corriente en las empresas que auditan cualquier tipo de cuentas. Entre ellas están prevenir y limitar los conflictos de intereses, evitar la difusión de notas de calificación en momentos críticos, que pueden favorecer la especulación, y completar los resultados de la calificación con información sobre el método y los datos empleados para elaborarla. Pero lo que me parece definitivo es que las agencias asuman, frente a terceros, las consecuencias de sus errores de manera efectiva, incluyendo indemnizaciones por los daños injustamente causados.